Hvala za besedo. Ja, v skladu s poslovnikom predlagam, da se odgovoru predsednika vlade glasuje na naslednji seji oziroma v v okviru te seje, kajti z odgovorom na neki način nisem zadovoljen oziroma ni bilo odgovorjeno na kar nekaj vprašanj. Zdaj, skrivanje za tem, da je to v tem trenutku nezavezujoč dokument, je lahko sicer upravičeno, vendar sam predsednik vlade je nakazal, kateri dokumenti se še na osnovi tega prvega dokumenta v nadaljevanju sprejemajo, in sami ste priznali, da naslednji dokumenti pa ne bodo samo politično zavezujoči, ampak bodo tudi zahtevali uresničitev določenih podpisanih obvez v smislu ali spremembe zakonodaje ali pa tudi izvajanja znotraj posamezne države. Mi nismo proti migracijam, vendar ta dokument na neki način izenačuje tako ilegalne kot, bi rekel, tiste realne migracije, predvsem gre pa za neko spodbujanje migracij, ne pa za reševanje na izvoru in to tudi ta dokument ne rešuje. Kar pa se tiče vašega navajanja, da mi zavajamo s ceno, ki jo plačujemo za enega migranta, pa bi vas prosil, da si pogledate, poročilo računskega sodišča, ki je ta znesek navedlo in ga mi uporabljamo v skladu z vsemi pravili in z dokumentom, ki ga računsko sodišče podpiše in prinese v državni zbor. Tako da bomo z veseljem prebrali seveda tudi, prevod tega uradnega, dogovora, vendar to - kot ste sami rekli - ne rešuje tega, da se je vlada odločila, da podpiše neki dokument, ki bo v nadaljevanju doprinesel k temu, da se bo država zavezala za neke ukrepe, ki bodo na koncu pomenili lahko tudi bistveno zmanjšanje suverenosti na našem območju, in moram jasno povedati, da mi pri taki zadevi v nadaljevanju seveda ne bomo asistirali in bomo temu tudi nasprotovali.